Doamnă președintă, domnilor comisari, dragi colegi, în data de 6 februarie este marcată Ziua Internațională a Toleranței Zero față de Mutilarea Genitală a Femeilor. Cred că aceasta este o zi importantă, în care toate femeile din Uniunea Europeană ne dorim să creștem gradul de conștientizare a cetățenilor, indiferent de vârstă sau categorie socială, cu privire la încălcarea drepturilor omului în aceste situații, care pun în pericol grav viața și demnitatea femeii.

Cel puțin 200 de milioane de fete care sunt astăzi în viață, din 30 de state, au suferit mutilarea organelor genitale. Consider că la nivelul Uniunii nu există suficiente date care să arate dimensiunea și natura acestui fenomen, cu atât mai mult cu cât majoritatea femeilor nu raportează cazurile respective și nici nu se simt încurajate să facă acest lucru. Este și motivul pentru care datele oficiale ale sistemului judiciar penal înregistrează puține cazuri care sunt raportate. Nu trebuie să uităm totodată că, de multe ori, autoritățile au considerat organizațiile neguvernamentale drept...